De Commissie dwingt tegenwoordig de lidstaten ertoe om meer en meer een begroting te hebben die in evenwicht is.

Deze moeten daar veel meer verantwoordelijkheid afleggen.

Wij kunnen ons niet voor zeven jaren vastleggen. Het nieuwgekozen Parlement moet een kans hebben om zich opnieuw uit te spreken over de begroting die wij hopelijk binnenkort zullen overeenkomen.